Voorzitter, ik wil graag voorzitter Van Rompuy en voorzitter Barroso danken dat zij hier zijn na enkele uren slaap. U verdient beiden applaus voor het resultaat dat vannacht bereikt is.

Ik wil graag ook commissaris Rehn feliciteren met zijn benoeming tot Mister euro U moet nu de instrumenten krijgen om te kunnen optreden als het gaat om onze intensievere, maar ook dwingender budgettaire en sociaal economische samenwerking. Daarvoor hebben we de basis gelegd in het sixpack maar we moeten verder gaan met de nieuw aangekondigde wetsvoorstellen om in de eurozone de begrotingsdiscipline, maar ook de sociaal economische samenwerking te intensiveren.

Het is een hele ingewikkelde bazooka, maar als we er met elkaar de schouders onder zetten om het werkend te maken, dan kan het werken. Commissie, regeringsleiders, ECB, dit Parlement, laten we ons nu niet uitputten in kritiek voor het oog van de wereld, maar laten we voor het oog van de wereld eensgezindheid tonen en met elkaar de schouders eronder zetten om dit werkend te maken, want dan kunnen we uit deze crisis komen.